Das ist ein Orden, der sich dem Schweigegelübde unterworfen hat. Man hatte den Eindruck, der Abt hätte seinen Novizen gesagt Sagt lieber nichts, bevor ihr etwas Falsches sagt! Das war ein Schaden in den Anhörungen für einige der Neuen. Es war schon überraschend, sonst so beredte Persönlichkeiten wie Neelie Kroes plötzlich beim Absondern allgemeiner Phrasen zu erleben. Andere haben sich dem Schweigegelübde nicht unterworfen Joaquín Almunia, Michel Barnier, der neue Kommissar Šefčovič oder auch Frau Georgieva, als das Schweigegelübde schon aufgehoben war, haben gezeigt, dass man sehr wohl, wenn man mit dem Parlament mutig in einen Dialog eintritt, mehr Profil gewinnen kann, als wenn man sich weichspülen lässt. Zugleich haben die Kommissare Almunia und Barnier auch gezeigt, welche Rolle sie in der zukünftigen Kommission zu spielen gedenken. Die Anlage des Ressortzuschnitts der einzelnen Kommissionsmitglieder zu beobachten, auch während der Anhörungen, war interessant. So viele widersprüchliche Zuordnungen, so viele Strukturen, die geradezu danach rufen, dass die Kompetenzkonflikte, die aus diesen Strukturen entstehen, eines Schiedsrichters bedürfen, der am Ende entscheidet, in welche Richtung es geht, das war interessant!

Das aber ist der falsche Ansatz. Sie müssen sich darüber im Klaren sein Wer ein Kollektivorgan in ein Präsidialsystem verwandeln will, der dreht ein großes Rad und muss sich am Ende auch sagen lassen, dass die Defizite bei ihm hängen bleiben und er dafür auch die Verantwortung zu übernehmen hat. Die Kommission ist dann stark, wenn sie als Kollegialorgan handelt. Sie ist dann stark, wenn Sie sich nicht als eine technokratische Behördenleitung versteht, sondern begreift, dass die vor uns stehenden Herausforderungen transnationaler europäischer Antworten bedürfen.

Diese Frage wird nicht beantwortet sein, indem Sie alles auf sich zuschneiden, sondern indem Sie die Kompetenzen Ihrer Kommission so effektiv organisieren, dass die Kommission in Zusammenarbeit mit uns, dem Europäischen Parlament, die Antworten geben kann. Die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise, die ökologische Krise, die soziale Krise dieses Kontinents brauchen transnationale europäische Antworten. Sie brauchen nicht die Renationalisierung. Aus diesem Grund brauchen wir eine starke Kommission, die sich auch auf eine starke Mehrheit im Parlament stützen kann.

Die Frage Spielt Europa eine Rolle in der Welt? konnte man in Kopenhagen gut beobachten. Wenn wir uns in unsere Einzelteile zerlegen, wenn es um die Umweltgesetzgebung geht, wenn Europa eine Renationalisierung betreibt statt eines gemeinschaftlichen ambitionierten Ansatzes, dann erleben wir auch auf anderen Gebieten das, was wir in Kopenhagen erlebt haben, nämlich dass die Entscheidungen zwischen Barack Obama und Hu Jintao fallen und nicht unter Beteiligung der Europäer. Wer nicht will, dass die Welt in eine Art neuen Bipolarismus verfällt, der braucht ein starkes Europa, der braucht ein ambitioniertes Europa. Deshalb brauchen wir auch eine funktionsfähige Kommission, die sich dieser Aufgabe verschreibt. Nun haben Sie, Herr Barroso, in den Diskussionen über das interinstitutionelle Abkommen zwei Zugeständnisse gemacht, die für meine Begriffe von entscheidender Bedeutung sind. Die Folgenabschätzung und insbesondere die soziale Folgenabschätzung ist für uns als Sozialdemokraten, als Sozialisten und Demokraten, ein essenzieller Punkt. Entweder Sie begreifen als Kommission, und zwar alle Mitglieder dieser Kommission einzeln, dass die Abwendung von großen Teilen der Europäer von der europäischen Idee etwas damit zu tun hatte, dass die Menschen in Europa das Gefühl hatten, diese Kommission interessiert nur der Markt und nicht etwa der soziale Schutz der Bürgerinnen und Bürger.

Auch das ist ein enormer Fortschritt in der Kooperation unserer beiden Institutionen. Ein Trappistenabt, der mit Herman Ohneland, dem Ratspräsidenten, zusammenarbeiten soll, um Europa in der Welt zu repräsentieren Herr Daul, das reicht nicht. Was wir brauchen, ist eine effektive Zusammenarbeit der europäischen Institutionen.

Es gibt auch die 27 Regierungschefs in Europa, die glauben, die Kommission sei der verlängerte Arm ihrer Regierungszentralen. Was wir darauf als Antwort brauchen, ist eine enge Kooperation des Europäischen Parlaments mit einer Kommission, die sich dem sozialen, dem ökologischen Fortschritt in Europa verpflichtet fühlt. So kommt Europa zu seiner Rolle in der Welt. Wenn wir das gemeinsam anpacken, dann werden wir als Sozialdemokratische Fraktion, Herr Barroso, nach Ihrer Antwort in der Pause diskutieren, wie wir uns am Ende entscheiden werden. Das werde ich dann in der zweiten Runde nach unserer Fraktionsdiskussion und nach Ihrer Antwort vortragen.